Doamnă președintă, aranjamentele fiscale prin care, tehnic, nu se încalcă legea, au generat pierderi la bugetul Uniunii și la bugetele naționale, numai în 2015, de 200 de miliarde de euro. Frauda, evaziunea fiscală, spălarea de bani sunt infracțiuni transfrontaliere, de aceea programul Fiscalis 2020 permite autorităților naționale în domeniu să schimbe informații și expertize, tocmai pentru a duce la prinderea celor care au comis aceste infracțiuni și la recuperarea banilor. Recuperarea banilor este cel mai important lucru, pentru că, altfel, sursa de infracțiuni continuă. Combaterea evaziunii fiscale, a fraudei, spălării banilor trebuie să rămână în continuare prioritare. Dacă nu se întâmplă asta, se ajunge la sancțiuni, așa cum s a discutat și în raportul Sarvamaa mai devreme. Se ajunge la sancțiuni, pentru că statul de drept nu este respectat și politicienii aflați la putere în statul respectiv sunt sancționați, pentru că acționează împotriva intereselor oamenilor.